Signor Presidente, onorevoli colleghi, la povertà non riguarda soltanto i paesi in via di sviluppo, l'Unione europea, pur essendo una regione economicamente molto sviluppata, presenta al suo interno condizioni di povertà talvolta estrema, di esclusione sociale, che costringono migliaia di persone a vivere in condizioni di precarietà e di vulnerabilità. Con la crisi economica la situazione è molto peggiorata, a farne le spese sono le persone più vulnerabili, pensiamo ai bambini, alle famiglie numerose, ai disoccupati quindi bene questi stanziamenti, ma bisogna fare di più un vero e proprio piano delle strategie politiche ed economiche che proprio si pongano come obiettivo l'eliminazione della povertà.